atvinnuuppbyggingar efla þingsályktunarinnar að þessu sinni eru þingmenn norðvestur kjördæmis og eru taldir hér á þingskjalinu einar k guðfinnsson ásmundur einar daðason haraldur benediktsson guðbjartur hannesson elsa lára arnardóttir jóhanna maría sigmundsdóttir lilja rafney magnúsdóttir efni ályktunarinnar hljóðar svo alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að koma á samstilltu átaki stjórnvalda og sveitarfélaga í austur húnavatnssýslu um eflingu atvinnulífs og sköpun nýrra starfa á norðurlandi vestra með nýtingu raforku sem framleidd er í blönduvirkjun markmiðið með átakinu er að efla samkeppnishæfni svæðisins og undirbúa það fyrir þá uppbyggingu sem fylgir orkunýtingu blönduvirkjunar og jafnframt vinna að markaðssetningu svæðisins sem iðnaðarkosts svo sem fyrir gagnaver í greinargerð segir meðal annars þingsályktunartillaga þessi var áður flutt af þáverandi þingmönnum norðvesturkjördæmis á hundrað fertugasta og fyrsta löggjafarþingi en var eigi útrædd og er því flutt að nýju norðurland vestra hefur gengið í gegnum miklar breytingar er varða atvinnuhætti mörg undanfarin ár fækkun starfa í hefðbundnum atvinnugreinum svo sem sjávarútvegi og landbúnaði hefur leitt til mikillar byggðaröskunar sem birtist í mikilli fólksfækkun sem vart á sér hliðstæður hér á landi hin síðari ár samkvæmt upplýsingum byggðastofnunar hefur íbúum á svæðinu fækkað um tæplega þúsund milli áranna nítján hundruð níutíu og sjö og tvö þúsund og tíu til samanburðar voru íbúar blönduóss um átta hundruð og áttatíu árið tvö þúsund og ellefu þannig að fækkunin nemur rúmlega íbúafjölda þess sveitarfélags yfir fjórtán ára tímabil sveitarstjórnir á norðurlandi vestra og samtök þeirra hafa um langa hríð ályktað sérstaklega um að orka blönduvirkjunar verði nýtt til atvinnuuppbyggingar á svæðinu ríkir því góð samstaða meðal heimamanna um þá stefnu frá því að byggingu blönduvirkjunar lauk árið nítján hundruð níutíu og eitt hafa sveitarfélög í austur húnavatnssýslu unnið að því að laða orkufrekan iðnað í héraðið orka frá blönduvirkjun er ekki nýtt á svæðinu en veruleg hagkvæmni er í því fólgin að nýta orkuna sem næst virkjunarstað og komast þannig hjá flutningstapi orku sveitarfélögin nyrðra hafa um árabil unnið með innlendum sem og áhugasömum erlendum aðilum að uppbyggingu gagnavers á blönduósi aðalskipulag blönduósbæjar gerir ráð fyrir tvö hundruð sjötíu og tveggja hektara lóð í fjörutíu m yfir sjávarmáli undir slíka starfsemi landið er í eigu sveitarfélagsins blönduósbæjar sveitarfélögin hafa í samstarfi við innlend verkfræðifyrirtæki unnið að því að frumhanna lóðina að teknu tilliti til þess að gagnaver muni rísa á svæðinu jafnframt hefur verið lokið við frumhönnun á sjókæliveitu fyrir gagnaverið hinir miklu kostir þess að reisa

lítil náttúruvá svo sem eldvirkni jarðskjálftar og flóðahætta valkostir í kælingu svæðið er tiltölulega kalt gott byggingarland í eigu sveitarfélagsins lóðin er tilgreind í aðalskipulagi blönduósbæjar öll almenn og sértæk þjónusta er til staðar innan fimmtíu kílómetra radíusar frá lóðinni alþjóðaflugvöllur er innan hundrað og fimmtíu kílómetra samstarf við innlenda og erlenda aðila sem reynslu hafa af byggingu gagnavera hefur leitt í ljós að svæðið er kjörið fyrir starfsemi öflugs gagnavers sem krefst verulegrar raforku með miklu afhendingaröryggi gnægð byggingarlands og góðum kælimöguleikum orkuöryggið byggist að verulegu leyti á nálægð við blönduvirkjun og tengivirki landsnets við laxárvirkjun náttúruleg vá er í lágmarki miðað við íslenskar aðstæður þar sem svæðið er utan virkra eldfjalla og jarðskjálftasvæða hætta á flóðbylgjum snjóflóðum og skriðuföllum er ekki heldur til staðar ísland býr yfir umhverfisvænni og endurnýjanlegri orku en það skiptir fjárfesta sífellt meira máli að starfsemi fyrirtækja sé með eins umhverfisvænum hætti og unnt er þá er vinnuafl hér á landi vel menntað og vinnumarkaður sveigjanlegur greiður aðgangur er að miklu magni hreins vatns og viðskiptaumhverfið

ein meginforsenda fyrir viðsnúningi í íbúaþróun á norðurlandi vestra því er afar brýnt að koma á samstilltu átaki stjórnvalda og heimamanna í sköpun nýrra starfa meðal annars með nýtingu þeirrar raforku sem framleidd er í blönduvirkjun efla þarf samkeppnishæfni svæðisins og undirbúa það fyrir þá uppbyggingu sem fylgir orkunýtingu blönduvirkjunar og jafnframt vinna að markaðssetningu svæðisins sem alvöru iðnaðarkosts er ríkisstjórninni með þingsályktunartillögu þessari falið að finna bestu leiðina til þess að koma á